herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö og lögum um vátryggingarstarfsemi númer sextíu nítján hundruð níutíu og fjögur viðskiptanefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund runólf ólafsson frá félagi íslenskra bifreiðaeigenda guðjón rúnarsson og ólaf pál gunnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja william thomas möller frá umferðarstofu og kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneyti nefndinni bárust einnig umsagnir um frumvarpið með frumvarpinu eru leidd í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar tvö þúsund og fimm fjórtán e b um breytingu á fjórum e b tilskipunum og tilskipun tvö þúsund tuttugu og sex e b um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja svonefnd fimmta tilskipun um ökutækjatryggingar í tilskipuninni er kveðið á um aukna vernd fyrir tjónþola sem verður fyrir tjóni af völdum vélknúins ökutækis hluta þeirra reglna sem kveðið er á um í tilskipuninni er þegar að finna í íslenskri löggjöf hluta reglnanna er unnt að innleiða í íslenskan rétt með setningu stjórnvaldsfyrirmæla ýmist frá samgönguráðherra eða viðskiptaráðherra aðra hluta tilskipunarinnar þarf að innleiða með breytingum á settum lögum og er kveðið á um þær breytingar í frumvarpi þessu annars vegar er í fyrstu grein frumvarpsins mælt fyrir um að viðskiptaráðherra setji reglur um skyldu vátryggingafélaga hins vegar felur frumvarpið í sér að alþjóðlegar bifreiðatryggingar sf fá sem upplýsingamiðstöð heimild til að safna og miðla grundvallarupplýsingum fyrir meðferð tjónamáls í athugasemdum með annarri grein frumvarpsins er tilgreint hvaða upplýsingar teljist til grundvallarupplýsinga nefndin telur mikilvægt að hlutaðeigandi hagsmunaaðilar hafi aðkomu að gerð þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem stjórnvöldum verður heimilt að setja jón magnússon er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og er hann samþykkur áliti þessu með fyrirvara atli gíslason sat fund fyrir jón bjarnason árni páll árnason björk guðjónsdóttir og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir þetta álit rita ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir atli gíslason birgir ármannsson birgir jón jón jónsson og höskuldur þórhallsson